síðan ég var fyrst kjörinn á alþingi sumarið nítján hundruð sjötíu og fjögur hef ég átt gott samstarf við fjölda fólks á vettvangi þingsins ég kveð alþingi því með söknuði en er jafnframt afar þakklátur öllu því fólki sem ég hef haft tækifæri til að kynnast og starfa með ég færi núverandi alþingismönnum og starfsfólki alþingis sérstakar þakkir fyrir gott og ánægjulegt samstarf ég óska alþingi alþingismönnum og starfsfólki þingsins allra heilla í framtíðinni við þingmennskuafsal halldórs ásgrímssonar tekur sæunn stefánsdóttir fast sæti á alþingi og verður ellefti þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður ég býð hinn nýja þingmann sæunni stefánsdóttur velkomna til starfa á alþingi hún hefur áður tekið sæti á alþingi og er því öllum hnútum vel kunnug hér jafnframt vil ég nota þetta tækifæri til þess að þakka halldóri ásgrímssyni fyrrverandi forsætisráðherra fyrir langt og farsælt starf hans í þágu þings og þjóðar hann hefur átt sæti á alþingi síðan nítján hundruð sjötíu og fjögur að hálfu öðru ári undanskildu og verið ráðherra lengur en aðrir núlifandi stjórnmálamenn og raunar næstlengst allra frá því innlendur ráðherra hóf störf nítján hundruð og fjögur halldór ásgrímsson hefur því sett mikinn svip á störf alþingis og þjóðfélagið allt á sínum langa stjórnmálaferli við kveðjum hann með óskum um velfarnað á nýjum vettvangi ég óska honum og fjölskyldu hans allra heilla á komandi árum